Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, c'est une bonne idée qu'a eue le Parlement de joindre ce débat sur la supervision et la gestion de crise.

Nous y reviendrons, comme j'aurai l'occasion de revenir, vous le savez, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, sur une série de propositions qui ont été mises ensemble dans un agenda que la Commission a approuvé le 2 juin, que le Conseil des ministres des finances a soutenu, que le Conseil européen a repris à son compte.

Il y a plein de sujets qui font partie de cette architecture de la prévention, de la gestion de crise, de la supervision.

2011. Il y a aussi la gouvernance d'entreprises financières et les capitaux bancaires. J'y reviendrai dans le sens du rapport de M.

D'abord la supervision qui est, en fait, la colonne vertébrale. Le sujet est extrêmement grave et, vous l'avez dit les uns et les autres, si nous ne réussissons pas à créer des autorités crédibles et le Comité du risque systémique, beaucoup d'autres réformes n'auront pas d'efficacité. Nous avons parlé, il y a quelques semaines, des agences de notation j'y reviendrai ou la mise en œuvre des normes prudentielles.

Nous y retrouvons l'esprit, la philosophie des propositions de la Commission. Nous y avons trouvé des idées nouvelles, qui nous conviennent, pour améliorer ce système européen de supervision financière, ainsi que le renforcement de la protection des consommateurs qu'a proposé Sven Giegold, notamment pour interdire certains produits financiers. Je pense au rôle dévolu aux autorités dans l'identification des risques systémiques et dans les situations de crise.

Le plus difficile reste à faire. Naturellement, nous avons beaucoup travaillé les uns et les autres, en tout cas moi avec vous, depuis cinq mois.

Il faut que ce temps là soit bien compris par le Conseil comme un temps nécessaire pour agir et pour progresser.

La balle est dans son camp pour prendre ces quelques jours et aboutir à un accord intelligent et crédible. Vous pouvez compter sur ma disponibilité.

Je pense depuis très longtemps qu'en matière de risque écologique, de risque industriel comme de risque financier, le pollueur doit être le payeur, que la réparation coûte toujours plus cher que la prévention et que, quand il faut prévenir ou réparer, ce n'est pas aux contribuables d'être appelés en première ligne. Voilà l'esprit de la boîte à outils que nous allons présenter au Conseil des ministres.

C'est un sujet sur lequel je me suis engagé dès le premier jour devant vous et devant les ministres, le 13 janvier, au cours de mon audition et au cours du Conseil Ecofin de Madrid.